Sie haben damit den Anliegen, die Sie eigentlich vertreten, einen Bärendienst erwiesen. Wie konnte es zu so einer unheilvollen Abstimmungsmehrheit kommen?